Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais moi aussi commencer par remercier les collègues de la commission du commerce international et, en particulier, les rapporteurs fictifs des différents groupes pour leur coopération dans l'élaboration de ce troisième rapport sur un sujet voisin, et qui nous permet de présenter aujourd'hui un ensemble de propositions novatrices et concrètes pour faire avancer la responsabilité sociale des entreprises, dans le cadre de la politique commerciale de l'Union européenne. Après la crise internationale, les dégâts économiques et sociaux qu'elle a provoqués, mais aussi les débats qu'elle a suscités, les attentes des citoyens et les attentes politiques qui se sont exprimées pour en tirer les leçons, notre conviction commune est que la politique commerciale de l'Europe doit plus que jamais contribuer aux objectifs de régulation de la mondialisation, et tout particulièrement à ses objectifs sociaux et environnementaux. Cette régulation concerne les États et leurs économies, mais évidemment, les principaux acteurs économiques sont les entreprises et, en particulier, les entreprises multinationales, qui sont les principales actrices du commerce mondial. Elles ont profité plus que tout autre de l'ouverture des marchés, non seulement pour accéder à des consommateurs, mais aussi pour externaliser une partie de leur production et diversifier leur chaîne d'approvisionnement, souvent à partir de pays à bas coûts de production et, surtout, avec des règles sociales et environnementales moins strictes. La libéralisation du commerce s'est accompagnée d'une féroce compétition entre les pays pour attirer les investisseurs étrangers et d'une intensification de la concurrence entre les entreprises, et cela a trop souvent conduit à des abus intolérables en matière de conditions de travail, de violation des droits humains et d'atteinte à l'environnement. De la catastrophe de Bhopal, dans la filiale d'une multinationale de la chimie en Inde, faisant des milliers de victimes, dans l'impunité encore aujourd'hui de la maison mère, jusqu'au comportement des compagnies pétrolières ou d'extraction en Afrique, en Birmanie, dans beaucoup d'autres pays, détruisant leur environnement, réduisant leurs travailleurs au rang d'esclaves, du travail des enfants dans des usines textiles en Asie aux assassinats de syndicalistes dans les exploitations agricoles en Amérique centrale, les exemples sont légion. Et ils sont d'autant plus inacceptables qu'ils concernent souvent des entreprises venant de pays industrialisés, leurs filiales, leur chaîne d'approvisionnement, y compris des entreprises européennes.

et un combat, relayés d'ailleurs à plusieurs reprises au sein de ce Parlement par l'adoption de résolutions, sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Jusqu'ici, les avancées de la RSE n'ont pas rencontré le débat sur les normes sociales dans les accords de commerce, sujet du rapport de Mme Saïfi. C'est à la fois compréhensible, parce que les accords de commerce concernent des règles juridiques contraignantes entre les États alors que la responsabilité sociale des entreprises concerne des engagements volontaires des entreprises, mais en même temps, c'est paradoxal, parce que la RSE et les clauses sociales et environnementales poussent dans la même direction, c'est à dire celle d'une mondialisation plus conforme aux droits humains, à l'environnement et au développement durable. Nous proposons donc d'introduire la RSE dans les accords de commerce et, concrètement, d'introduire une clause de responsabilité sociale des entreprises dans les chapitres sur le développement durable, en particulier des ALE, avec un certain nombre d'engagements clairs et vérifiables des entreprises. D'abord, il faut qu'il y ait un engagement réciproque de l'Union européenne et de ses partenaires à encourager les entreprises à prendre des engagements et à les vérifier ouverture de points de contacts, pour que les informations puissent être disponibles, mais aussi pour que les témoignages, notamment des syndicalistes et de la société civile, puissent être apportés

Enfin, nous proposons qu'en cas de manquement, de violation grave des engagements de la RSE, mais aussi de violation des droits sociaux, des lois sociales et environnementales, il y ait des mécanismes de